e si decida ad affrontare seriamente in fondo il problema dell'immigrazione. Un monumento perché ha svegliato quest'Europa assente, disattenta e anche ipocrita, ipocrita perché siete per l'accoglienza, ma l'accoglienza da fare nelle case degli italiani, e gli italiani hanno ripreso la loro sovranità con questo governo, che non è né razzista né xenofobo visto che assiste i minori e le donne incinte molto meglio di quello, cioè niente, che avete fatto voi fino adesso. Allora non facciamo il solito pateracchio nel prossimo Consiglio, ma esaminiamo delle soluzioni di decisione per non lasciare nessun paese come l'Italia nel dramma dell'immigrazione, esaminando per esempio la proposta che è stata formulata a cui mi associo di creare dei centri di accoglienza fuori dai confini dell'Europa per assicurare un filtro di coloro che meritano di essere accolti perché hanno diritto all'asilo e respingere quell'immigrazione